að allur okkar vandi komi einungis erlendis frá ég var að reyna að spyrja háttvirtan þingmann að því hvernig hann hefði viljað bregðast við þessari núverandi stöðu án þess að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins

við hvaða leiðir eru það sem menn eru að tala um hvar ættum við að bera niður þegar það liggur fyrir að það er búið að tala við þjóðir hér í marga mánuði til þess að auka hér gjaldeyrissjóð þjóðarinnar það er búið að reyna ýmsar leiðir áður en háttvirtur þingmaður formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hóf samtal sitt við ráðherra í ríkisstjórn noregs það hafa fleiri